Spoštovana poslanka, hvala za vaše vprašanje. Res je, Zakon o Slovenskem državnem holdingu določa, da strategije ni možno spreminjati, ampak se lahko sprejme le novo strategijo. Drži tudi, kar ste navedli, da je strategija sprejeta le petnajst, v končni določbi predpisuje, predpisuje, da vlada v enem letu od sprejema te strategije opravi njeno revizijo. To je bilo storjeno dvakrat, v letu šestnajst in letu osemnajst in pretekla vlada je pri tem odločila, da strategije, upoštevaje pozitivne učinke rezultatov upravljanja kapitalskih nalog države, bistveno nespremenjene gospodarske razmere in pričakovana ekonomska gibanja, ni potrebno spreminjati. Seveda je za sprejem tako pomembnega strateškega dokumenta v državnem zboru potrebno širše politično soglasje, za uresničitev katerega bo pa potreben napor celotne koalicije in tudi ostalih parlamentarnih strank. Zdaj, s tega vidika še ne morem napovedati konkretnih rešitev nove strategije, niti komentirati medijskih, objav v tem hipu. Delamo na pripravi te strategije. Mislim, da gre za zelo zahtevno zadevo, kjer bo potrebno zelo temeljito usklajevati, torej v tem delu. Imamo pripravljene že določene strokovne podlage, ki jih bo pa potrebno uskladiti. V tem delu vidim to to dodatno zahtevnost in jaz pričakujem, da bomo do konca tega leta lahko te strokovne podlage nekje uskladili in prišli s predlogom naprej. Vsekakor ne pričakujem, da bo to potekalo hitro, ampak bomo to potrebovali kar precej časa, da se uskladimo. Hvala.